ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um stjórnarráð íslands frumvarp þetta er lagt fram samhliða því frumvarpi sem við höfum verið að ræða um stjórnarráð íslands með frumvarpinu sem ég nú mæli fyrir er lagt til að afnumið verði löggjafarframkvæmd verði sú löggjafarframkvæmd að tilgreina heiti ráðherraembætta og ráðuneyta í lögum um einstök málefnasvið og að verkaskipting á milli ráðuneyta verði einvörðungu ákveðin af stjórnvöldum af forsetaúrskurði eins og stjórnarskráin gerði ráð fyrir verður talið að sú breyting sé í fyllra samræmi við fimmtándu grein stjórnarskrárinnar en af því ákvæði verður ráðið að það sé hlutverk æðstu handhafa framkvæmdarvalds að ákveða verkaskiptingu á milli ráðherra þess í stað verði kveðið á um heiti ráðuneyta fjölda þeirra með forsetaúrskurði en þó með þeirri takmörkun að ráðuneyti megi ekki vera fleiri en tíu á hverjum tíma er þá gert ráð fyrir að nýr forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði íslands verði tæmandi heimild um þau verkefni sem ráðherrar fara með og eiga sér stoð í lögum þessi lagaframkvæmd breytir því hins vegar ekki að það er samkvæmt beinu ákvæði fimmtándu grein stjórnarskrárinnar á valdi forsætisráðherra með atbeina forseta íslands að skipta verkum með ráðherrum en ekki löggjafans með frumvarpi þessu sem er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um heildarendurskoðun laga um stjórnarráð íslands er lagt til að horfið verði frá þeirri löggjafarframkvæmd sem telja ráðuneyti með tæmandi hætti í lögum um stjórnarráð íslands og jafnframt að heiti ráðherra og ráðuneyta verði felld brott úr einstökum lögum þannig er lagt til að ekki verði kveðið á um það í lögum undir hvaða heiti ráðherra tiltekinna málefnasvið skuli heyra heldur verði verkaskipting milli ráðherra í ríkisstjórn ákveðið alfarið með forsetaúrskurði í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar í þessu felst þó í reynd engar breytingar frá núverandi réttarástandi enda verður talið að verkaskiptingarvaldið liggi og hafi legið óháð fyrri lagaframkvæmd hjá forsætisráðherra með atbeina forseta og það verði ekki af honum tekið nema með breytingu á stjórnarskrá virðulegi forseti þær breytingar sem hér um ræðir munu þýða að framvegis verður alla jafna unnt að breyta heitum ráðuneyta og færa málefni milli þeirra án þess um leið þurfi að leggja fram frumvarp til breytingar á ýmsum lögum frumvarpið felur ekki sér neinar efnislegar breytingar á verkefnum ráðherra eða ráðuneyta þess vegna kalla einstakar greinar þess ekki á skýringar ég legg til að frumvarpi þessu verði að